mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga með frumvarpinu er lagt til að tekinn verði allur vafi af með það að öll hesthús ber að flokka sem eignir sem falla undir lægra fasteignagjald frumvarpið felur í sér að ekki skipti máli hvar hesthús eru staðsett á bújörðum eða í þéttbýli þau ber að meðhöndla eins og þegar kemur að því hjá sveitarfélögum að leggja á fasteignaskatta mál þetta á sér nokkurn aðdraganda landssamband hestamanna hefur um talsvert skeið bent stjórnvöldum á þörfina fyrir því að lögin um tekjustofna sveitarfélaga séu skýrð hvað þetta varðar og öll hesthús séu flokkuð eins innan sama sveitarfélags landssambandið upplýsti samgönguráðuneytið á sínum tíma um samskipti sín við samband íslenskra sveitarfélaga um þessi atriði á árunum tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu og sjónarmið landssambandsins þar að lútandi erindi landssambandsins var sent til umfjöllunar í tekjustofnanefnd sem starfaði á árinu tvö þúsund og tíu í kjölfarið lagði nefndin til að við heildarendurskoðun laga um tekjustofna sveitarfélaga yrði hugað að þessum atriðum og meðal annars leitast við að eyða óvissu um þau og önnur er varða ákvörðun um flokkun fasteigna við álagningu fasteignaskatta nefndin tók í sjálfu sér ekki afstöðu til þess í hvaða flokk samkvæmt þriðju málsgrein þriðju grein laga um tekjustofna sveitarfélaga hesthús utan bújarða ættu að falla en taldi engu síður að slíkt þyrfti að vera skýrt í lögum slík heildarendurskoðun tekjustofnalaga hefur ekki farið fram og því hefur mál þetta ekki verið til umfjöllunar í því sambandi hins vegar kom nýr flötur upp á málinu þegar yfirfasteignamatsnefnd kvað upp úrskurð á síðasta ári um þetta álitaefni það er hvort hesthús á deiliskipulögðu hesthúsasvæði í þéttbýli skyldu við álagningu fasteignaskatts vera flokkuð undir a lið þriðju málsgrein þriðju grein laganna eða c lið sama ákvæðis niðurstaða yfirfasteignanefndar var sú að fella beri slíkt húsnæði undir c lið fasteignagjalda það er undir hærri gjaldflokkinn óumdeilt er þó að hesthús á bújörðum flokkast áfram undir a liðinn og fá því lægra fasteignagjald í kjölfar úrskurðarins ákvað reykjavíkurborg að breyta framkvæmd sinni á þann veg að ekki var lengur miðað við að um álagningu fasteignaskatts á hesthús færi samkvæmt a lið þriðju málsgrein þriðju grein laganna eins og áður hafði verið heldur c lið laganna breytingin vakti hörð viðbrögð eigenda hesthúsa í reykjavík enda var um umtalsverða skattahækkun að ræða fyrir eigendur eignanna af þessu tilefni ritaði reykjavíkurborg alþingi bréf þar sem gerð var grein fyrir þeirri skoðun borgarinnar að eðlilegra væri að hesthús væru með skýrum hætti flokkuð samkvæmt a lið þriðju málsgrein þriðju grein laga um tekjustofna sveitarfélaga eins og verklag borgarinnar hafði verið um árabil frumvarpi þessu er ætlað að tryggja að jafnræðis og samræmis sé gætt innan sama sveitarfélags við álagningu fasteignaskatts á hesthús samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga án tillits til staðsetningar eignanna auk þess sem tryggt yrði að stofn til álagningar fasteignaskatts á hesthús sé sá sami á landinu öllu því er lagt til í frumvarpinu að álagningarhlutfall fasteignaskatts á hesthús án tillits til staðsetningar þeirra sé það sama og þeirra fasteigna sem taldar eru upp í a lið þriðju málsgrein þriðju grein laganna bráðabirgðaákvæði frumvarpsins kveður á um heimild til þeirra sveitarfélaga sem lagt hafa á fasteignaskatt á árinu tvö þúsund og tólf að lækka álagningu hvað hesthús varðar þannig að álagningarhlutfall þeirra eigna verði það sama og annarra fasteigna samkvæmt a lið þriðju málsgrein þriðju grein verði frumvarp þetta að lögum mun það leiða til tekjulækkunar fyrir sveitarfélög sé miðað við að öll sveitarfélög sem á yfirstandandi ári hafa lagt fasteignaskatt á hesthús utan bújarða samkvæmt c lið þriðju málsgrein þriðju grein laga um tekjustofna sveitarfélaga miði álagningarhlutfall sitt nú við a lið sama ákvæðis samkvæmt upplýsingum frá þjóðskrá íslands og sambandi íslenskra sveitarfélaga gæti þessi tekjulækkun numið um fimmtíu og fimm milljónir króna og munar þar mestu um áhrif breytingarinnar hjá reykjavíkurborg ég tel ekki ástæðu til að hafa þessi orð lengri heldur legg til að frumvarpinu verði vísað